Ja, wenn unsere Vorschläge zur Personalverordnung und zur Haushaltsordnung angenommen werden und wenn manche Regierungschefs und Außenminister endlich einmal ihre Eitelkeiten und nationalen Befindlichkeiten dem gemeinsamen Interesse unterordnen würden. Ansonsten werden wir in einer sich verändernden Welt mit neuen starken Akteuren nicht mehr viel mitzubestimmen haben. Ich begrüße es, dass mit auf unseren Druck hin den Menschenrechten eine entscheidende Rolle zukommen wird und dass die Entwicklungspolitik und die Nachbarschaftspolitik bei der Kommission verbleiben werden. Und es ist mir ziemlich egal, aus welchen Mitgliedstaaten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des EAD kommen werden. Fachliche Eignung und Qualität sind das entscheidende Kriterium, nicht ob Polnisch, Französisch oder Deutsch ihre Muttersprache ist. Die Hauptsache ist doch, dass sie sich der europäischen Aufgabe verpflichtet fühlen und nicht ihren Heimatregierungen.

Machen Sie weiter so, das erwarten die Bürgerinnen und Bürger, und auf unsere konstruktive, aber auch kritische Mitarbeit können Sie sich garantiert verlassen.